Domnule președinte, în primul rând aș vrea să condamn atacul terorist asupra sinagogii din Ierusalim de săptămâna trecută și să îmi exprim întreaga compasiune față de victime.

După cum am spus și în discuția procedurală de luni, Parlamentul European e divizat în această chestiune.

Printre partizanii recunoașterii imediate a unui stat palestinian, opinia care prevalează este că acest act unilateral este de fapt un instrument pentru a reporni motorul gripat al negocierilor de pace privind conflictul din Orientul Apropiat.

Această viziune este însă, în opinia mea, eronată, pentru că golește de conținut procesul negocierilor. La ce bun să mai negociem, dacă unul dintre punctele asupra căruia trebuia să ne punem de acord, și anume existența unui stat palestinian, e deja decis? Nu cred că servim deloc, printr o asemenea recunoaștere imediată, procesul de pace israelo palestinian, nu facem, cred, decât să divizăm și să antagonizăm și mai mult cele două părți și să arătăm totodată că negocierile sunt inutile.